Ohne die leistungsstarken Länder wäre die Eurozone wohl schon viel früher zusammengebrochen.

Eine Währung muss die Wirtschaftskraft des Landes widerspiegeln. Wie Planwirtschaft wird es aber nicht funktionieren, sondern nur mit entsprechend gedrehten Währungszonen.